Ma una strategia per essere vera deve tradursi in interventi, in realizzazioni, in cose concrete e non può essere una specie di scaricabarile tra le nostre buone idee, le nostre indicazioni e la responsabilità degli Stati membri e degli enti locali. Quindi, credo che sia opportuno fare qualcosa di più, come chiedevano molti colleghi del mio gruppo e di tutti i gruppi.

Quindi noi, se vogliamo intervenire, sappiamo su quali leve dobbiamo agire, perché è peggiorato con la carenza di alloggi, con la perdita dei posti di lavoro, con le separazioni quindi richiede interventi molto specifici, che si possono fare. E ha un'altra caratteristica su cui si può lavorare si tratta di persone che sono in grado di avere un riscatto, di ritrovare autonomia, autosufficienza se aiutate. Certo, se lasciate sole diventerà un fenomeno endemico.